stað laga númer níutíu og tvö nítján hundruð þrjátíu og níu um framkvæmdarvald ríkisins í héraði hér er um heildarendurendurskoðun laga um framkvæmdarvald ríkisins í héraði að ræða og er með frumvarpinu lagt til að sýslumannsembættin í landinu verði átta í stað tuttugu og fjögur eins og nú er samhliða þessu frumvarpi er lagt fram frumvarp til laga um breytingu á lögreglulögum er varða fyrst og fremst skipan lögreglumála utan höfuðborgarsvæðisins og reykjaness í því frumvarpi er lagt til að löggæslan verði alls óhjákvæmilegt er að saman fari endurskipulagning á skipan sýslumannsembætta í landinu og breytingar á skipan lögreglumála frumvarp þetta er í veigamiklum atriðum efnislega samhljóða tillögum sem settar voru fram í skýrslu sem þorleifur pálsson fyrrverandi sýslumaður samdi á árinu tvö þúsund og tíu að beiðni ráðuneytisins og fjallaði um tillögur að breytingum á skipan sýslumannsembætta í landinu sýslumannsembættin eru gamalgrónar og traustar stjórnsýslu og þjónustustofnanir sem gegna og hafa gegnt mikilvægu hlutverki í samfélaginu núverandi umdæmaskipan sýslumanna hefur um langa hríð verið óbreytt fram á tíu áratug síðustu aldar fóru sýslumenn utan reykjavíkur með lögreglustjórn dómsvald á æðra dómstigi önnuðust innheimtu opinberra gjalda voru umboðsmenn fyrir tryggingastofnun ríkis auk hinna hefðbundnu verkefna sýslumanna að auki voru sýslumenn lengst af oddvitar sýslunefnda í sýslum landsins á síðustu rúmum tveimur áratugum hafa orðið verulegar breytingar á starfsemi sýslumanna og eru þær ítarlega raktar í greinargerð með frumvarpinu ýmsar ástæður liggja til grundvallar þeirri endurskoðun sem þetta frumvarp felur í sér í fyrsta lagi kalla breytingar á skipan lögreglumála á að endurskoðunarstarfsemi sýslumanna fari fram í öðru lagi má nefna að byggðaþróun og bættar samgöngur hafa breytt forsendum fyrir þeirri umdæmaskiptingu sem verið hefur við lýði í tímans rás bættar samgöngur í öllum landshlutum hafa gert það að verkum að vegalengdir hafa styst innan svæða má þar til dæmis nefna tilkomu jarðganga á vestfjörðum og norðurlandi í þriðja lagi hefur staðbundin stjórnsýsla ríkis og sveitarfélaga tekið breytingum á umliðnum árum síðustu árin hefur öll þróun á sviði sveitarstjórnarmála verið í þá átt að fækka sveitarfélögum í landinu sameina þau og gera þau öflugri stjórnsýslueiningar þegar sýslunefndir voru lagðar niður nítján hundruð áttatíu og sex voru sveitarfélög hér á landi yfir tvö hundruð talsins en eru í dag sjötíu og fimm og má gera ráð fyrir að þeim muni fækka enn á komandi árum eðlilegt er að stjórnsýsla ríkisins í héraði fylgi þessari þróun enda eiga hér sömu sjónarmið við í flestum tilfellum í fjórða lagi er ný samskiptatækni og rafræn tækni mikill hvati að margvíslegum breytingum sem eru að eiga sér stað á opinberri stjórnsýslu og þjónustu má til dæmis nefna að í samstarfi innanríkisráðuneytisins þjóðskrár íslands sýslumanna og fjármálastofnana er nú unnið að mótun og innleiðingu rafræns þinglýsingakerfis þá er mikil áhersla lögð á að bæta og þróa öll starfs og upplýsingakerfi sýslumanna þannig að þau mæti sem best þörfum rafrænnar stjórnsýslu

og feli um leið í sér ákveðna gagnvirkni í fimmta lagi hafa verið gerðar miklar kröfur um hagræðingu í opinberum rekstri á umliðnum og eru sýslumannsembættin þar ekki undan skilið á síðustu árum hafa heildarfjárveitingar til embættanna lækkað verulega að raungildi óhjákvæmilegt er að bregðast við þessari þróun með hagræðingu og skipulagsbreytingum um leið og leitast er við að vernda þá grunnþjónustu og meginstarfsemi sem sýslumönnum er ætlað að sinna væntingar okkar í innanríkisráðuneytinu

með frumvarpi þessu eru eins og áður sagði þær að sýslumannsembættum verði fækkað úr tuttugu og fjögur í áttunda sýslumannsumdæma verði vesturland vestfirðir norðurland vestra norðurland eystra austurland suðurland suðurnes og höfuðborgarsvæðið þetta er sama umdæmaskipting og lagt er til að gildi fyrir löggæsluna í landinu og með þessari svæðaskiptingu er horft til þeirra svæða sem stefnumótunarskjalið ísland tuttugu tuttugu skilgreinir og sóknaráætlanir landshluta byggjast á lagt er til að ráðherra ákveði þau með reglugerð að höfðu samráði við einstaka sýslumenn og samband íslenskra sveitarfélaga þar verði ákveðið hvaða sveitarfélög tilheyra hverju hinna nýju sýslumannsumdæma en eðlilegt er í því sambandi að horfa til þeirra svæða sem sóknaráætlanir landshluta byggjast á eins og áður sagði með sameiningu sýslumannsembættanna verða til öflugri þjónustustofnanir sem standa betur að vígi til að sinna hlutverki sínu og taka að sér aukin verkefni í þriðju greinar frumvarpsins er að finna ákvæði um skipan og hæfisskilyrði sýslumanna var farin sú leið að tilgreina hæfisskilyrðin í ákvæðinu og var meðal annars horft til dómstólalaganna það varðandi einnig er í þriðju greinar frumvarpsins að finna ákvæði um að ef sýslumanni er veitt lausn frá embætti leyfi þeirra frá störfum eða ef viðkomandi forfallast frá störfum af öðrum ástæðum geti ráðherra falið öðrum sýslumanni að gegna embættinu til allt að eins árs í senn og að kjararáð ákveði þóknun vegna þess starfa er hér einkum um að ræða þau tilvik þegar sýslumaður fær lausn frá starfi vegna aldurs en ekki hefur verið skipaður annar í hans stað í ákvæðinu er einnig tekið fram að ráðherra geti ákveðið að sýslumaður eða fulltrúi sýslumanns geti tekið að sér embættisverk annars sýslumanns er hér átt við tiltekin og afmörkuð verkefni til dæmis að framkvæma hjónavígslu í öðru umdæmi einnig mætti færa til verkefni með þessum hætti vegna mikils tímabundins álags í fjórða grein frumvarpsins er gert ráð fyrir að ráðherra geti falið sýslumanni framkvæmd tiltekinna sérverkefna og að tilteknu embætti sýslumanns verði falin verkefni sem annars ættu undir önnur embætti sýslumanna eða ráðuneytið eða undirstofnanir þess nú þegar hefur mörgum embættum verið falið að fara með slík verkefni en þó það hafi ekki þótt hafið yfir vafa að

samningi skuli það borið undir ráðherra til samþykktar er hér meðal annars átt við umboðsstörf fyrir tryggingastofnun ríkisins og sjúkratryggingar íslands þá hafa sýslumannsembættin einnig tekið að sér innheimtu gjalda eða bókhald fyrir tiltekin opinber embætti og stofnanir í fimmtu grein frumvarpsins er ákvæði sem lýtur að því að sýslumenn beri faglega fjárhagslega og stjórnunarlega ábyrgð á rekstri embætta sinna í samræmi við lög og stjórnvaldsfyrirmæli sýslumaður ráði starfslið við embætti sitt og honum sé heimilt að ákveða að löglærður fulltrúi hans sé staðgengill hans og sinni embættisverkum í fjarveru hans í sumarleyfum og styttri leyfum enda fullnægi hann skilyrðum til skipunar í embætti sýslumanns

skuli vera miðlæg og í þau megi sækja nauðsynlegar upplýsingar gert er ráð fyrir að við þróun kerfanna skuli miðað við að efla rafræna þjónustu embættanna á sem flestum sviðum lagt er til að með þessu verði rafræn stjórnsýsla efld á þann hátt að í framtíðinni geta þeir sem þurfa að leita þjónustu sýslumanns gert það með rafrænum hætti í sjöundu greinar frumvarpsins er gert ráð fyrir að sýslumenn tilnefni úr sínum hópi nefnd þriggja sýslumanna sem vinni með ráðuneytinu að stefnumótun fyrir embættin í heild og geri tillögur um það sem geti orðið til úrbóta í störfum

umdæmi sýslumanns skuli starfa samstarfsnefnd sýslumanns lögreglustjóra og sveitarfélaga í viðkomandi umdæmi um málefni þeirra undir formennsku sýslumanns er hlutverk nefndarinnar meðal annars að fjalla um og samræma opinbera þjónustu eftir því sem við getur átt sem dæmi um þau mál sem nefndin getur átt sameignleg eru til dæmis útgáfa skemmtanaleyfa og annarra leyfa sem nefndarmenn koma að starfs síns vegna einnig má nefna málefni barna og ungmenna sem nefndarmenn koma að með ólíkum hætti í níundu grein frumvarpsins er að finna ákvæði um að sé óskað eftir þjónustu sýslumanna

um enda sér greitt fyrir þjónustuna á grundvelli tímagjalds samkvæmt gjaldskrá sem ráðherra setur að viðbættu akstursgjaldi er gert ráð fyrir að gjald fyrir slíka þjónustu renni óskipt til viðkomandi embættis hafa hjónavígslur verið nefndar í þessu sambandi en í sumum umdæmum hefur verið vinsælt hjá hjónaefnum að vera gefin saman úti í náttúrunni jafnvel uppi á jöklum undir seljalandsfossi eða öðrum þeim stöðum sem ekki eru aðgengilegir og utan hefðbundins vinnutíma í frumvarpinu er að finna bráðabirgðaákvæði sem meðal annars taka á starfsmannamálum embættanna og áunnum réttindum þeirra og taka þau bæði til sýslumanna og starfsmanna þeirra einnig eru bráðabirgðaákvæði um að ráðherra sé heimilt að hefja undirbúning að stofnun nýrra sýslumannsembætta meðal annars með setningu reglugerða um skipuleg embætti sýslumanna samkvæmt annarri grein frumvarpsins þá er í bráðabirgðaákvæðum með frumvarpinu að finna ákvæði um að ráðherra geti sameinað einstök embætti í samræmi við aðra grein frumvarpsins sé slíkt unnt einnig að ráðherra geti með reglugerð falið sýslumanni að gegna öðru eða öðrum embættum ásamt eigin embætti í samræmi við þriðju málsgrein þriðju greinar frumvarpsins og gildandi lög um framkvæmdarvald ríkisins í héraði lagt er til að frumvarpið taki gildi fyrsta janúar tvö þúsund og fimmtán hér er um að ræða mjög umfangsmikla skipulagsbreytingu á embættum sýslumanna verði eldri embætti lögð niður og ný stofnuð sýslumenn skipaðir í hin nýju embætti unnið að starfsmannamálum embættanna auk reglugerðarvinnu og þarf góðan tíma til að vinna að þeim málum svo vel takist til hæstvirtur forseti ég hef gert grein fyrir helstu atriðum frumvarpsins og legg til að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til háttvirtrar allsherjar og menntamálanefndar og annarrar umræðu